hæstvirtur forseti framtíð í nýju landi er samstarfsverkefni reykjavíkurborgar rauða krossins félagsmálaráðuneytis menntamálaráðuneytis alþjóðahúss og velferðarsjóðs barna á íslandi þetta var þriggja ára tilraunaverkefni sem lýkur þann fyrsta desember næstkomandi

menntun og færni og aðlögun að íslensku samfélagi og leita úrræða til að auðvelda þeim að ná þeim markmiðum það er ljóst að menntun er lykill að árangri og sjálfsstyrking lykill að þroska fjölskyldubönd skipta miklu máli og öll almenn samfélagsleg tengsl eru mikilvæg til þess að ungmenni öðlist hæfni og færni til að takast á við lífið verkefnið framtíð í nýju landi var unnið út frá heildarsýn sem var grundvölluð á fjölþætta hugmyndafræðilegri nálgun og í verkefninu var reynt að brúa bil ólíkra menningarheima og varðveita eigin menningu frú forseti í nútímaþjóðfélagi skiptir miklu máli að vera virkur þjóðfélagsþegn og fylgjast vel með þeim möguleikum og tækifærum sem gefast hverju sinni velgengni hvers og eins fer mikið eftir því hversu vel viðkomandi mætir þeim verkefnum og tækifærum sem bjóðast menntakerfi okkar tekur mið af þessum þáttum og býður öllum tækifæri til að mennta sig þeir sem flytjast til íslands og setjast hér að þurfa að njóta sömu tækifæra og aðrir þegnar landsins unga fólkið í þeim hópi hefur menningarlegan mállegan og námslegan bakgrunn sem er oft mjög frábrugðinn þeim bakgrunni sem íslenskir jafnaldrar þeirra búa við

þetta þriggja ára tilraunaverkefni er að mínu mati metnaðarfullt og áhugavert og markmið þess að gera alla þegna þessa lands virka þátttakendur í íslenskum skóla og athafnalífi er til fyrirmyndar því er fyrirspurn mín til hæstvirts menntamálaráðherra tvíþætt hvert er mat ráðherra á verkefninu framtíð í nýju landi og hverjar eru helstu niðurstöður úr verkefninu og í öðru lagi hvaða nýmælum hyggst ráðuneytið beita sér fyrir vegna nemenda með annað tungumál en íslensku